Spoštovani, hvala za besedo. Jaz vam bom, jaz vam bom pa nekaj prebral iz Svetega pisma Stare zaveze, in sicer iz knjige preroka Izaije. enainštirideseto poglavje, sedemnajsta vrstica: "Revni in ubogi iščejo vodo, pa je ni, njihov jezik se suši od žeje. Jaz, Gospod, jaz jih bom uslišal, jaz, Izraelov Bog, jih ne bom zapustil." Kako boste danes glasovali krščanski demokrati? Boste zapustili reveže? Kot krščanski socialist bom glasoval za amandma. Hvala.